Panie Przewodniczący! Otóż ja głosowałem przeciwko proponowanym zaleceniom dla dyplomacji unijnej. Jest to co prawda instytucja nowa, powstała w 2010 roku, ale instytucja ta zanadto skupia się wciąż na wewnętrznych sprawach, na doborze setek pracowników do 140 unijnych placówek zagranicznych. Zbyt mało uwagi dyplomacja i proponowane zalecenia poświęcają natomiast pomocy obywatelom Unii. Dla przykładu Polska nie ma ambasad w wielu państwach. W takich sytuacjach obywatele Polski, ale także innych państw, powinni zawsze liczyć na wsparcie konsularne unijnych przedstawicielstw. Te zaś głównie zajmują się przede wszystkim sobą lub prowadzeniem wielkiej unijnej polityki.